Panie przewodniczący! Na ostatnim szczycie Unia Europejska Rosja obie strony podpisały memorandum w sprawie zasad systemu wczesnego ostrzegania w kwestiach energetycznych. Komisja Europejska ma nadzieję, że pozwoli to uniknąć w przyszłości kryzysu energetycznego podobnego do tego z początku roku. Spór Rosji z Ukrainą o dostawy i tranzyt błękitnego paliwa spowodował wówczas, że Moskwa wstrzymała na prawie 3 tygodnie dostawy gazu, skutecznie paraliżując kilka państw europejskich. Nadchodząca zima, a tym samym wzmożone zużycie gazu, zmusza nas do wypracowania zasad, którymi powinien rządzić się europejski rynek energetyczny. Unia Europejska musi zrozumieć, że przerwy w dostawach gazu nie stanowią jedynie zagrożenia dla gospodarki, ale zagrażają również fundamentom integracji europejskiej, która wzmocniona solidarnością europejską wspomaga wolny rynek. Ufam także, że nadchodząca zima nie będzie musiała okazać się sprawdzianem prawidłowości składania deklaracji, wyjaśniając, czy solidarność jest nieznaczącym, pustym słowem, czy też realnym gwarantem współpracy państw Unii Europejskiej.